Podařilo se nám posílit roli Evropského parlamentu, například v tom, že Evropský parlament bude nominovat nezávislého experta do správní rady, může ho vyslechnout, klást dotazy kandidátovi na výkonného ředitele. To vše by mělo nastavit lepší, efektivnější spolupráci Eurofoundu a Evropského parlamentu. Také do studií Eurofoundu by se měly lépe promítnout priority Evropského parlamentu a studie by měly více odpovídat potřebám. Konečně je také důležité i v otázce rovnosti mužů a žen, aby se posunula otázka tak, aby zastoupení ve správní radě bylo více vyvážené. Celkově by tato revize měla přispět k transparentnějšímu, efektivnějšímu fungování. Do budoucna se domnívám, že by měla nastat větší spolupráce s novým úřadem ELA.